herra forseti ástæða þessarar fyrirspurnar er sú umtalsverða fjölgun sem orðið hefur á áfrýjuðum málum hjá hæstarétti íslands árið tvö þúsund og eitt var fjögur hundruð sextíu og einu máli áfrýjað til hæstaréttar hins vegar eins og fram kemur í síðustu tveimur ársskýrslum réttarins hefur orðið talsverð fjölgun áfrýjaðra mála á síðustu árum og nú er svo komið að fimm hundruð sextíu og fjögur málum hefur verið áfrýjað til hæstaréttar það sem af er þessu ári ef það heldur fram sem

upp svona um það bil þrjú hundruð dóma á ári og hæstiréttur bandaríkjanna kveður upp um það bil hundrað dóma á ári vinnuálag réttarins við þessar aðstæður er auðvitað gríðarlegt og þessu aukna álagi hefur hæstiréttur þurft að mæta með deildaskiptingu sinni og aukinni verkaskiptingu dómara af þessu hefur leitt að í dag er það í rauninni þannig að það eru ekki nema dómarar hæstaréttar sem dæma hvert einasta mál í flestum tilvikum dómar hæstaréttar eru því í raun réttri ekki samdir nema af einum þriðja hluta réttarins í flestum tilvikum þetta er auðvitað mjög frábrugðið stöðunni í ýmsum öðrum ríkjum þar sem áhersla er lögð á æðsta dómstigi á aðkomu allra dómaranna meðal annars í því skyni að tryggja samræmi í dómaframkvæmd ég tel rétt í ljósi þessarar þróunar að það séu efni til þess að huga að breytingum á áfrýjunarstigi dómsmála og eftir atvikum að dustað verði rykið af gömlum og góðum hugmyndum sem bornar voru hér fram um það að koma á fót hér millidómstigi sem mundi tryggja sama góða aðgengið að dómstólunum en um leið tryggja það að fullur og óskiptur hæstiréttur dæmdi í sem flestum málum hæstiréttur mundi þá einbeita sér að því að dæma í stærstu og viðamestu málunum ólíkt því sem er núna þar sem hæstiréttur þarf í rauninni að taka allt milli himins og jarðar allt frá grundvallarspurningum um stjórnskipun niður í einföldustu skuldamál í ljósi þessarar þróunar sem hér hefur verið rakin sem sagt hins aukna málafjölda og hinnar auknu verkaskiptingar hæstaréttar sem af henni hefur leitt beini ég þeirri fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra sem fram kemur á sé númer